Umowa Unii Europejskiej z Królestwem Maroka po wielu latach negocjacji ma szansę zostać przyjęta. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście zwiększenia obszarów połowowych przy zastosowaniu wzajemnych korzyści oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów naturalnych. Umowa ta jest niezwykle ważna, tak dla Unii Europejskiej, jak i dla Maroka, jako efekt wzajemnej współpracy. Dzięki wieloletniemu okresowi negocjacji prowadzonych przez Komisję Europejską umowa ta gwarantuje respektowanie praw człowieka oraz zabezpieczenie korzyści ekonomicznych w sposób właściwy dla wszystkich grup etnicznych Maroka. Podstawowym celem Unii Europejskiej przy zachowaniu powyższych warunków powinno być poszanowanie integralności Maroka w wymiarze terytorialnym, ekonomicznym i społecznym, a także koncentracja na sprawach gospodarczych w odniesieniu do sfery rybołówstwa. To niezwykle ważna i konieczna umowa, której poparcie jednoznacznie deklaruję.